Salut noua propunere a Comisiei deoarece ea conține elemente importante pentru a facilita convergența între Parlament și Consiliu, care s a dovedit a fi limitată în negocierile recente. De asemenea, noul buget subliniază importanța onorării angajamentelor anterioare, în special la nivelul Consiliului. Aceste elemente noi vor contribui la încheierea unui acord cât mai curând posibil. Consider că bugetul trebuie să țină cont de politicile fiscale ale statelor membre. De asemenea, el trebuie să fie completat de acțiuni direcționate spre creșterea investițiilor și a stabilității economice, iar finanțarea adecvată a celor mai importante politici europene este esențială.